útskýra nánar þessi tvö atriði sem þingmaðurinn nefndi varðandi hugsanlega meiri aðild íslendinga hvað varðar

hugmynd sem hefur verið í gangi og við viljum gjarnan ræða frekar við bandaríkjamenn hvort hægt er eða útfæra nánar með viðeigandi hætti fyrir báða aðila það mál er ekkert lengra komið en þar er um að ræða svið þar sem íslendingar hafa bæði þekkingu og reynslu til að taka að sér aukin verkefni þó að þau séu vissulega kostnaðarsöm það er ekkert vafamál að þar mundi landhelgisgæslan hafa hlutverki að gegna þó að ekki sé búið að útfæra það með nokkrum hætti enn þá

þá hefur það legið fyrir hér í

að íslenska ríkið hefur verið að undirbúa mál á til að fylgja eftir réttindum sínum á því svæði

mál sem krefst mjög vandaðs undirbúnings og lögfræðilegrar vinnu sem hefur verið í gangi þennan tíma við höldum því áfram að undirbúa þessa málsókn það er ekki að heyra á norðmönnum að þeir vilji neitt gefa eftir í þessum efnum við samningaborð þannig að við munum halda þessu máli til streitu eins og áður hefur verið tilkynnt en það er nú gjarnan þannig með málaferli fyrir alþjóðadómstólnum í haag að þau taka mjög langan tíma bæði í undirbúningi og flutningi og síðan þar til dómur fellur